umhverfisnefnd hefur haft til umfjöllunar þetta frumvarp sem er löngu tímabær vandaður lagarammi utan um fráveitustarfsemina í landinu sem hefur auðvitað farið mjög vaxandi hjá sveitarfélögunum enda verið unnið að mjög metnaðarfullu hreinsunarátaki og umhverfisátaki í raun og veru á vegum sveitarfélaganna á undanförnum fimmtán árum eða svo með gríðarlega miklum árangri víða í því að hreinsa það hefur eins og fram kom við fyrstu umræðu um frumvarpið verið unnið að þessu máli á vegum umhverfisráðuneytisins um allnokkurt skeið í góðu samstarfi bæði við sveitarfélögin eðli málsins samkvæmt sem að málinu koma sem rekstraraðilarnir og fjölmarga aðra aðila milli umræðna hefur umhverfisnefnd fengið á sinn fund fjölmarga gesti og eins og fram kemur á nefndaráliti nefndarinnar sem er að finna á þingskjali fimm hundruð fimmtíu og átta ég ætla út af yfir sig ekki að fara þar yfir nefndarálitið ég held að almennt megi segja að ánægja hafi verið með efni frumvarpsins en þó komu fram hjá einstaka umsagnaraðilum áhyggjur af því að það kynni að fela í sér umtalsvert aukinn kostnað fyrir notendur kerfisins til þess að forða slíkum óþarfa áhyggjum undirstrikar nefndin það í sínu áliti að þetta frumvarp er fyrst og fremst útfærsla á þeirri starfsemi sem fyrir er í landinu og á ekki að leiða til verulegs kostnaðarauka það eru engar gjaldtökuheimildir þarna umfram það sem finna má almennt í lögum um vatnsveitur til að mynda og til að mynda ekki gert ráð fyrir neinni sérstakri arðsemiskröfu á eigin sveitarfélaganna í þessari starfsemi það voru ýmis álitamál sem lutu að stærðarafmörkun þeirrar byggðar sem félli undir tiltekin ákvæði laganna og beitti nefndin sér fyrir því að rýmka þau nokkuð og gera þau háð mati hverju sinni þannig að ekki væri verið að skipuleggja byggð sem væri ákveðinn fjöldi húsa einmitt rétt undir tölunni sem gæti í lögunum heldur þyrftu menn hverju sinni að meta aðstæður og hvort tilefni væri til þess að hlutaðeigandi byggð félli undir lögin breytingartillögur nefndarinnar sem fela ekki í sér neinar verulegar efnisbreytingar en nefndin telur þó að séu almennt til bóta er að finna á þingskjali fimm hundruð fimmtíu og níu og að þeim stendur umhverfisnefnd